Die heutige Abstimmung des Europäischen Parlaments zur Bekämpfung von Pornografie im Internet ist richtungsweisend für den Schutz unserer Kinder. Wir bekommen mehr Schutz für die Opfer und eine bessere Prävention. Mit den beschlossenen Maßnahmen wird jeglicher Missbrauch an Kindern, insbesondere das zunehmende Phänomen der Kinderpornografie im Internet, besser verhindert. Zur Bekämpfung der Kinderpornografie im Internet reichen nationale Gesetze nicht aus. Die Europäische Union bietet uns hier eine Chance, diese schlimmen Taten europaweit zu verhindern. Gerade als junge Mutter ist es mir ein Anliegen und sehr wichtig, dass kinderpornografisches Material umgehend aus dem Netz entfernt wird. Ich freue mich daher sehr über die Entscheidung, das Löschen als Königsweg vorzuschreiben. Die neuen Regelungen schaffen auch ein europaweit höheres Schutzniveau für die Opfer durch schärfere und höhere Strafen für die Täter. Den umfassenden Ansatz der Richtlinie kann ich voll und ganz unterstützen. Der rechtliche Rahmen ist ebenso wichtig wie Aufklärung und Präventionsmaßnahmen. Mit diesem Gesetz sind wir auf dem richtigen Weg, den Schutz der Jüngsten unserer Gesellschaft zu gewährleisten.